Señor presidente. La de hoy es la séptima noche de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart en la cárcel siete días y siete noches privados de su libertad, acusados de algo que no han hecho. Prisioneros políticos en plena Unión Europea del siglo XXI, porque no están en la cárcel por lo que han hecho, sino por lo que representan y lo que piensan y, mientras tanto, ilustres corruptos campan a sus anchas. Si la verdad y la justicia importaran, estarían libres. Pero, ¿cómo va a importar la verdad si hasta el ministro español de Asuntos Exteriores afirma, con toda la desfachatez del mundo, que muchas de las imágenes de la violencia policial del 1 de octubre son falsas? Lo único que les importa es castigar a un país que ha osado votar, que ha osado ejercer el derecho a la autodeterminación a pesar de los porrazos. Y si para castigar tienen que poner en peligro la democracia y modelar a su antojo el Estado de Derecho, ningún problema lo hacen tranquilamente, amparados como están por su nacionalismo de Estado. Y a Europa, ¿le importa la verdad?